Ale v některých oblastech jdou návrhy do extrémních pozic, které nepovedou ke stanovenému cíli, ale naopak budou znamenat extrémní zátěž pro občany našich zemí. Zajímalo by mě, zda ti, kteří to dnes podpořili, se ptali svých voličů, zdali budou souhlasit s několikanásobným zdražením elektrické energie či tepla, které s sebou tyto návrhy bohužel přinesou. Zdali jste se ptali také svých voličů, zda souhlasí s tím, že řada stávajících pracovních míst zanikne. Myslím, že všechny tyto negativní důsledky před svými voliči zatajujete. A když se podívám na protesty a stávky v některých členských zemích kvůli nepatrnému zdražení benzínu, tak by mě zajímalo, jak chcete před veřejností hájit návrhy, které jste dnes podpořili.